Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, chers collègues, j'ai une chose à dire, un mot qui tranche peut être avec la conjoncture actuelle, mais qui est d'autant plus à mettre en avant, c'est ambition ambition pour le marché intérieur, Monsieur le Commissaire, ambition pour l'Europe, ambition pour démontrer au citoyen que la construction européenne est un progrès pour ses droits, ses droits en tant que travailleur, en tant que consommateur, en tant que touriste, mais plus largement en tant qu'individu.

la création d'un brevet européen pour les entreprises, d'un statut européen pour les fondations, les mutuelles, mais aussi pour les associations, le lancement d'obligations pour le financement de projets concrets et le besoin de favoriser le développement durable au sein du marché intérieur.